Bei diesem Abkommen geht es um so viele Dinge, und man muss sich etwas konzentrieren, um das Wesentliche herauszuarbeiten. Für mich sind das zwei Dinge, die immens wichtig sind und die man beide unter dem Begriff Fairness subsumieren könnte Das erste ist Fairness für unsere Produzentinnen und Produzenten, für unsere Industrie. Es ist schon öfters angesprochen worden. Es kann nicht angehen, dass gewisse Beschränkungen, die vielleicht am Anfang sinnvoll sind, auf Dauer erhalten bleiben. Man muss gleich am Beginn dieses Abkommens festlegen, wie lange etwas gilt und unter welchen Umständen Regelungen dann wegfallen. Denn natürlich entwickelt sich Indien, und darauf muss man Rücksicht nehmen.

Es geht aber auch um Fairness für die Menschen sowohl in der Europäischen Union als auch in Indien. Das ist auch ganz wichtig.

Vor allem müssen diese Dinge so normiert sein, dass es Konsequenzen hat, wenn sie nicht eingehalten werden.

Wenn es um Menschenrechte geht, kann ich mir vorstellen, dass Indien beispielsweise ein besseres Pressegesetz hat als einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union.